Și eu vreau să mulțumesc raportorului pentru acest raport foarte bun și colaborarea foarte bună pe care am avut o în elaborarea acestuia. Aș vrea, de asemenea, să mulțumesc Comisiei pentru dialogul pe care am reușit să l avem, pentru că acest raport pe descărcarea bugetară nu este doar un raport de descărcare anuală, ci fixează linii noi de colaborare pentru perioada următoare. Aș vrea să abordez trei teme pe care eu le consider foarte importante. În primul rând, aș vrea să discut despre acele declarații naționale de management, declarații naționale de management care ar trebui să arate cum sunt folosiți banii europeni.

Declarațiile naționale de management ne ar ajuta foarte mult să vedem cum sunt folosiți banii europeni de către autoritățile naționale și a cui este răspunderea în utilizarea acestor bani.

Este foarte important să intervenim rapid atunci când mecanismele de gestiune și de implementare a banilor europeni nu funcționează foarte bine. În al treilea rând, discutăm despre banii contribuabililor, despre banii cetățenilor europeni, deci este foarte important ca recuperările, atunci când vorbim de fraudă în utilizarea banilor europeni, să fie mult mai eficiente și aceste recuperări să nu vină tot din buzunarul cetățeanului european.

Atunci când sunt fraudați, tot cetățenii europeni sunt cei care acoperă paguba. Nu este corect.